Het land heeft een bloeiende civiele samenleving en kon twee corrupte presidenten verjagen. Maar wij maken ons bijzonder ongerust over deze nieuwe discriminerende wetgeving.

Indien dit wetsvoorstel van kracht wordt, gaat dat ten koste van essentiële mensenrechten gelijkheid, vrije meningsuiting en het recht op bescherming tegen discriminatie en geweld. Daarom vind ik dat wij en u, mevrouw Mogherini, het Kirgizische parlement en de president moeten oproepen om bij de behandeling van dit wetsvoorstel even stil te staan bij de vraag welke weg het land wil inslaan. Wil het land wetten blijven overnemen van het Russische parlement, met steun van de Kirgizische grootmoefti? Of wil het de vrijheid in Centraal Azië bewaren?